steinunn valdís óskarsdóttir ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður sagði af sér þingmennsku í gær við þingmennskuafsali hennar tekur mörður árnason sæti hennar á alþingi kjörbréf marðar árnasonar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt hann hefur ekki tekið sæti áður á þessu kjörtímabili og er boðinn velkominn